Griechenland ist sicherlich in außergewöhnlicher Art und Weise von der Finanzkrise betroffen.

Selbstverständlich haben in der Vergangenheit europäische Struktur und Investitionsfonds maßgeblich dazu beigetragen, dass Investitionen in Griechenland stattfanden immerhin 25 der Investitionen kommen aus diesen Mitteln.